Acest fenomen permite rețelelor internaționale de pariuri și celor criminale să câștige milioane de euro pe an și să corupă fotbalul. Conform investigației Europol, în ultimii ani, aproape 680 de meciuri, dintre care 380 în Europa, au fost aranjate.

Consider că Europol trebuie să exercite o presiune suplimentară asupra autorităților pentru a aborda problema. Este nevoie de eforturi coordonate din partea autorităților publice, a organizațiilor sportive și a operatorilor de jocuri de noroc. Totodată, susțin participarea Comisiei la dezbaterile Consiliului Europei pe această temă și salut ideea unei eventuale convenții privind combaterea manipulării rezultatelor sportive.